Monsieur le Président, Madame la Haute représentante, Monsieur le Commissaire, le peuple syrien n'accorde plus aucun crédit à Bachar el Assad.

Ces révolutions sont clairement inspirées par la notion de laïcité de l'État et par l'envie de liberté d'une jeunesse qui veut prendre son destin à bras le corps.

Je crois qu'il y aurait là un acte fort qui, à mon avis, pourrait, peut être, être un peu plus efficace. Je voudrais aussi, bien entendu, vous demander de relayer cette demande de commission d'enquête internationale indépendante et, enfin, dernier élément cela a été dit remarquablement par M.

Brok je pense que vous ne pouvez pas ignorer le lien d'opportunité fort qui existe entre ce qui se passe dans le monde musulman et arabe et ce qui devrait se passer au Moyen Orient.

Je n'ai pas beaucoup aimé les excès de langage des porte parole des uns et des porte parole des autres.